Známym prípadom z Malajzie bolo udelenie trestu šiestich úderov palicou modelke Kartike Sari Dewi Šukarnovej za to, že ju pristihli pri pití piva. Po zverejnení trestu, ktorý mal byť vykonaný ratanovou palicou v jednom ženskom väzení, však na základe rozhodnutia malajského sultána Ahmada Šáha, ktorý je dozorcom nad dodržiavaním pravidiel islamu v Malajzii, bol tento trest šiestich úderov palicou, udelený tridsaťdvaročnej matke dvoch detí, zmenený na trest odpracovania troch mesiacov vo verejnoprospešných prácach. O niečo horšie však obišiel štyridsaťšesťročný Indonézan Nazarudín Kamaruddín, ktorý za rovnaký priestupok dostal trest šiestich rán palicou a jeden rok väzenia. Cieľom verdiktu nie je potrestanie, ale ponaučenie, vyjadril sa o rozsudku sudca Abdúl Rahmán Mohamed Yunos, ktorý odsúdil aj Kartiku Shukarnovú. Rovnakú argumentáciu na obhajobu svojho rozhodnutia použil aj Wee Ka Siong, námestník ministra školstva, keď odôvodňoval telesné tresty detí v školách a doplnil, že vykonať trest umožní len riaditeľovi školy alebo niekomu, kto bude poverený, a že rodičia budú o treste informovaní a pri vykonaní trestu bude prítomný svedok. No vážení, kolegyne, kolegovia, to, o čom hovoríme, to nie je exotika.

umiernenej moslimskej krajine. Preto ak môžme prostredníctvom diplomacie alebo iných ciest pomáhať ľuďom v takýchto krajinách zbaviť sa stredovekých trestov a manierov, neváhajme a pomáhajme!